Ich möchte Sie fragen, ob es in der Vergangenheit mit der Regierung von Bulgarien unter der Führung von Sergei Stanischew oder mit meinem Kollegen Iwailo Kalfin als Außenminister Bulgariens irgendeine

Wenn nein, wie bewerten Sie dann die Aussagen des amtierenden bulgarischen Premierministers Borissow, die lauten, die Sozialistische Partei hätte verboten werden müssen? Sie gemeint sind die Delegierten des Parteikongresses der Sozialisten seien eine Bande von Briganten und frechen Leuten. Drittens die Aussage in der vergangenen Woche Jeder, der die Sozialisten in Bulgarien hasst, muss mit uns sein. Wie bewerten Sie diese Haltung eines Mitglieds des Europäischen Rates?